frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á gildandi lögum um landsbókasafn háskólabókasafn frumvarpið er byggt á vinnu nefndar sem skipuð var í janúar árið tvö þúsund og sex til þess að endurskoða lögin og lög einnig um þjóðskjalasafn íslands eins og vikið er að í almennum athugasemdum með frumvarpinu urðu nokkrir þættir til þess að ekki var talin ástæða til að sameina eða samþætta starfsemi landsbókasafns háskólabókasafns og þjóðskjalasafnsins réði þar mestu að staða landsbókasafns íslands háskólabókasafns og þjóðskjalasafns íslands er um margt mjög ólík þegar litið er til aðstöðu og húsakosts sem og stefnumörkunar og þróunar á undangengnum árum

leiðarljósi fyrstu nauðsyn þess að endurskilgreina hlutverk landsbókasafnsins í samræmi við breyttar áherslur og hlutverk bókasafna á tuttugustu og fyrstu öldinni í því sambandi er rétt að rifja upp gildandi lög um landsbókasafn íslands háskólabókasafn númer sjötíu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur áttu rætur í sameiningu landsbókasafnsins og bókasafns háskóla íslands tilgangur þeirra var að búa til eitt bókasafn sem mundi þjóna jafnt sem þjóðbókasafn og bókasafn þjóðarskólans okkar háskóla íslands frá þessum tíma hafa verið settir á stofn nokkrir háskólar og eins og menn þekkja hefur orðið nokkuð mikil breyting á háskólavettvangnum og grundvallarbreyting í rauninni orðið á háskólaumhverfinu í landinu öllu sem að mínu mati þarf að taka mið af í frumvarpinu er byggt á því að heiti safnsins verði óbreytt en safninu verði heimilt að veita öðrum háskólum þjónustu eftir því sem nánar er kveðið á um í þjónustusamningi annarrar upplýsingatækni hefur haft mikil áhrif á samfélagið frá setningu núgildandi laga og kröfur til þjónustu opinberra aðila hafa aukist meðal annars með tilkomu almenns aðgengis almennings að internetinu þá er mikilvægt að löggjöfin sjálf taki mið af þessari þróun þannig að hún geti stuðlað að víðtækri þjónustu með nýrri tækni þriðja þörf er á að einfalda ákvæði gildandi laga um stjórnskipulag og rekstur safnsins til að auðvelda stjórnun þess og auka viðbragðsgetu á hverjum tíma þegar ný tækifæri skapast í sjálfri starfseminni herra forseti eins og hér hefur verið rakið miðar frumvarpið að því að uppfæra einstök ákvæði gildandi laga til samræmis við þær breytingar sem orðið hafa og þar með formgera betur hlutverk og viðfangsefni safnsins þannig að það geti betur tekist á við verkefni sín í framtíðinni með frumvarpinu eru safninu þannig ekki falin ný viðfangsefni heldur undirstrikaðar ákveðnar áherslur í starfsemi þess og þróun næstu árin þá er í samræmi við reglur um ábyrgð forstöðumanna á rekstri og starfsemi ríkisstofnana kveðið nánar á um hlutverk stjórnar gagnvart ábyrgð landsbókavarðar ég leyfi mér að lokum að leggja til virðulegi forseti að frumvarpinu verði að